Som presvedčený, že vytvorenie konkurencieschopných železničných služieb si bude vyžadovať dodatočné investície do železničnej infraštruktúry, pričom však využívanie štrukturálnych fondov EÚ zostáva len jednou z mnohých možností. Členské štáty a EÚ musia hľadať alternatívne zdroje financovania európskych projektov v železničnej doprave, stimulovať súkromné investície a predovšetkým zatraktívniť trh železničnej dopravy pre súkromných investorov prostredníctvom transparentného právneho prostredia.